Dieser Auftrag muss natürlich erfüllt werden, und darauf haben wir in den letzten zwei Jahren gewartet.

Sie ist eine sehr wichtige Frage, denn sie ist die Grundlage dafür, dass wir eine soziale Kohäsion haben, die Grundlage dafür, dass wir wirklich dafür sorgen können, dass der Binnenmarkt von den Menschen in der Europäischen Union auch als eine soziale Komponente wahrgenommen wird. Das ist unerlässlich, wenn wir wollen, dass die Bürgerinnen und Bürger wieder Vertrauen in die Politik der Europäischen Union gewinnen. Insbesondere muss die Kommission endlich die entscheidende Bedeutung der sozialen Rechte im Binnenmarkt anerkennen und die sozialen Auswirkungen der europäischen Gesetzgebung in den Mittelpunkt stellen. Daher ist es wichtig, dass wir als Parlament die Kommission einmal mehr an die bereits im Lissabon Vertrag verankerte Sozialklausel erinnern. Ich bedanke mich bei Herrn Barnier, dass er uns jetzt zugesichert hat, dass er dies wahrnehmen will und diesen Weg

Er kann sicher sein, dass wir als Fraktion der Sozialdemokraten ihn auf jeden Fall unterstützen werden. Die Sozialklausel, Herr Kommissar, bedeutet natürlich auch, dass die Entsenderichtlinie entsprechend bearbeitet werden muss.

Das ist das Anliegen, das wir als Sozialdemokraten haben.

Also ganz im Sinne dessen, was wir als Sozialdemokraten immer sagen Die Wirtschaft ist für die Menschen da, und nicht umgekehrt.